Señora presidenta, señora comisaria, la Iniciativa de Empleo Juvenil europea es un instrumento muy importante, pero tenemos un problema de aplicación en muchos Estados miembros.

En este caso, por ejemplo, no es aceptable que se destine la mayoría de los recursos de la garantía juvenil a un sistema de bonificaciones que solo supone aligerar las cuotas de la seguridad social para los empresarios. No hay programas ni para crear empleo ni para reducir la precariedad en el mercado de trabajo, las necesidades más importantes que tienen las personas jóvenes cuando quieren trabajar. Los resultados están funcionando peor que en el resto de la Unión Europea, ya que la tasa de empleo juvenil crece mucho menos en España.

Únicamente el 30 de las ofertas del programa son de empleo, frente al 70 en la UE 28, por lo que, lejos de ser un programa que ayude a tener trabajo de calidad, en este caso se convierte en una mera subvención a los empresarios, que encima precarizan. Por eso, también pedimos que el resto de la Cámara apoye la enmienda presentada por nuestro grupo y el SD, que pide mejorar la definición de lo que es oferta de calidad, para que responda a las necesidades de las personas jóvenes que estén en este programa. Por lo tanto, señora comisaria, es muy importante seguir adelante con el programa, pero, sobre todo, es muy importante que ustedes vigilen que su aplicación se haga de forma correcta.